Soudě podle návrhů rezolucí, které jsme dosud v Evropském parlamentu probírali, včetně právě diskutovaného návrhu, většina z mých kolegů zřejmě nepochopila, že jsou zde jiné poměry než v zemích západní Evropy. Je pravdou, že právě v této zemi našla Berta Suttnerová, velká propagátorka světového míru a mírového řešení sporů, azyl ve druhé polovině

Stejně tak je pravdou, že odtud pochází i proslulý Josif Vissarionovič. Jižní Kavkaz je specifický tím, že zde je a vždy byl obrovský propletenec národů a národností. Vždy zde zasahovaly velké mocnosti, ať už to bylo Rusko, Persie, Turecko nebo některé dnešní státy Evropské unie. Gruzínský koňak je proslulý svojí kvalitou. Gruzínci svojí srdečností a je třeba jim blahopřát k demokratickému průběhu voleb. Přesto je třeba mít na paměti, že jsme daleko na východě. Rodiny drží více pohromadě než v západní Evropě a rodinné klany se daleko více projevují i na politické scéně. Některé neuvážené formulace z navrhovaného usnesení Evropského parlamentu chápu jako pokračování výrazných protiruských akcentů. Ty ostatně nejsou ve vyjádřeních politiků Evropské unie týkajících se Kavkazu ničím novým. Za naprosto nepřijatelný považuji výraz de facto okupace Jižní Osetie a Abcházie. Jeho autoři zároveň prosazují tzv. nezávislost Kosova, což není dobrou vizitkou těchto velikánů zahraniční politiky Evropské unie. Je nejvyšší čas přestat s pokrytectvím, prosazováním dvojích standardů a nastolit normální bilaterální vztahy i s novou vládou v Gruzii. Tato rezoluce rozhodně nastoluje otázku vážnosti snah o spolupráci s Ruskou federací při řešení situace nejen v Gruzii, ale na celém jižním Kavkaze. Je čas vymanit se z koloniálních reminiscencí a začít považovat sousedy Evropské unie za skutečné partnery. Tuto rezoluci skupina GUE NGL z výše zmíněných důvodů nemůže podpořit.